Mais ce n'est pas par le biais d'un coup d'État militaire de l'armée que la solution pourra être apportée. Au moment même où je vous parle, au moment où les tanks sont en train de se déployer, où la radio télévision est occupée, je voudrais non seulement appeler au calme, mais appeler à la légitimité d'un processus de pacification et de transition démocratique.

Mais il y a eu des problèmes aussi au niveau des droits de l'homme, au niveau de la constitution rappelez vous ce référendum hâtif, rappelez vous ce que nous avons dit à propos de cette constitution, qui ne garantit pas tous les droits.

Alors, le futur, aujourd'hui, doit passer, c'est vrai, par un gouvernement d'unité nationale, il doit passer, éventuellement, par d'autres élections ce sera au peuple de décider mais il faut aussi que les promesses de 2011, du point de vue de la démocratie et des droits de l'homme, soient tenues. Il n'y aura pas de paix en Égypte, il n'y aura pas de transition démocratique sans cela.